Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben völlig versagt, ich brauche das nicht zu wiederholen, und es ist auch keine Besserung in Sicht.

Und es gibt die Möglichkeiten, wo wir anfangen, erste Erfolge zu haben Nämlich bei der Ursachenbekämpfung vor Ort sowie bei dem, was wir zwischendurch tun. Lassen Sie mich einen Satz sagen, Sie haben ja gesagt, wir dürfen ein bisschen länger sprechen, deshalb habe ich auch keine blaue Karte hochgehoben einen einzigen Satz Bei dem, was positiv angefangen hat, habe ich ein bisschen Angst, was die Reihenfolge angeht. Mir wäre es lieber, erst die Lager in Libyen in Ordnung zu bringen und dann solche Aktionen wie Sophia zu machen...